Warum diskutieren wir innerhalb von drei Wochen jetzt zum zweiten Mal über Krebs?

Ich glaube, über das Ziel, dass wir Krebs bekämpfen, besteht Gott sei Dank Einigkeit. Wir haben ja zwei Seiten der Subsidiarität Subsidiarität heißt, dass die niedrigere Ebene das machen muss, das man dort besser machen kann. Manche Dinge können wir von Europa aus nicht regeln. Subsidiarität heißt aber auch, dass dort, wo die Mitgliedstaaten alleine nicht erfolgreich handeln können, Europa mehr tun muss, und das ist bei Krebs definitiv der Fall. Ich nenne mal nur das Beispiel der personalisierten Medizin. Wir haben ja immer kleinere Untergruppen von Patienten, von Krankheiten, und nur, wenn wir europäisch zusammenarbeiten, können wir gute Forschung und gute Medizin machen.

Wir brauchen ja auch die Zusammenarbeit. Wir brauchen die Expertise aus der Forschung vom ITRE Ausschuss, Schutz am Arbeitsplatz, soziale Rechte auch von Krebspatienten das macht der EMPL Ausschuss. Das alles muss zusammenkommen, damit wir gemeinsam für die Patienten erfolgreich sein können. Deswegen bitte ich die anderen Fraktionen wenn wir dann die konkrete Entscheidung treffen, hoffentlich in Straßburg in der nächsten Plenarsitzung diesen umfassenden Ansatz zur Bekämpfung von Krebs zu unterstützen.